Algunos diputados del Grupo PPE hablaban de una invasión rusa a gran escala me gustaría ver las pruebas, porque yo la única prueba que he visto es un satélite civil —quizás son las mismas pruebas que ellos usaron para realizar la invasión ilegal de Irak—.

Porque no es buena vecindad dar carta de naturaleza a un cambio violento de gobierno con elementos neonazis tampoco es buena vecindad la expansión de la OTAN o el escudo de misiles ni las sanciones, esas que no querían aplicar con más de seiscientos niños asesinados en Gaza.

dejen de hacer el juego a quien no quiere una Europa con relaciones normales con sus vecinos